Frau Präsidentin! Ich möchte mich zunächst bei den Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich für diese Debatte bedanken. Wir sind ja hier nicht für uns selbst tätig, sondern wir vertreten die Bürgerinnen und Bürger Europas und haben in diesem Zusammenhang einen sehr wichtigen Auftrag. Wir sind verpflichtet, die Tätigkeiten der Organe auch des Rates zu kontrollieren und zu überwachen. Wir sind verpflichtet mitzuberaten, auch im Rahmen unserer budgetären Verantwortung, im Rahmen unserer legislativen Verantwortung. Wir können diese Verantwortung nur wahrnehmen, wenn wir die nötigen Informationen haben. Wissen ist Macht, und das gilt ganz besonders in der Politik, vor allem da, wo die eine Seite etwas weiß, was die andere nicht weiß. Diktaturen arbeiten immer mit diesem Instrument, dass die wichtigen Dinge im Verborgenen bleiben, dass die Bürger die Dinge nicht erfahren. Was wir brauchen, ist Transparenz.

Die Klagen, die immer wieder kommen, kenne ich Ich habe dieses und jenes Dokument nicht bekommen. Auch das muss ich deutlich sagen. Wir haben heute ein Abkommen geschlossen. Die Praxis muss sich erst entwickeln. Die Kultur einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, eines proaktiven Informationsaustauschs das muss sich entwickeln, aber ich baue darauf. Eines kann ich deutlich sagen Wir wissen nicht, ob wir jetzt alle Dokumente immer sofort bekommen werden. Wir wissen aber ganz sicher, dass wir ohne dieses Abkommen einen großen Bereich relevanter Dokumente nicht bekommen werden. Es ist dem Parlament nicht zuzumuten, dass es über ein Abkommen wie

B. ACTA berät und entscheidet, ohne die notwendigen Dokumente dazu einsehen zu können. Oder andere Dinge, der Menschenrechtsdialog mit China zum Beispiel, da musste meine Kollegin, die Ausschussvorsitzende Heidi Hautala, nach langen Verhandlungen zum Rat gehen und durfte dann ganz persönlich als Vorsitzende ein paar Dokumente einsehen. Aber der Ausschuss konnte sie nicht einsehen, die Berichterstatter nicht usw.

Das wird anders werden. Es ist ein großer Schritt zu mehr Transparenz, und Transparenz ist die Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Ich möchte alle Kolleginnen und Kollegen einladen, dieses neue Recht proaktiv und sinnvoll zu nutzen, damit wir unsere Aufgaben wahrnehmen können.